herra forseti öfugt við síðasta ræðumann formann sjálfstæðisflokksins háttvirtur þingmaður geir h haarde þá hef ég ekki mestar áhyggjur af forminu um þessar mundir enda ekkert við það að athuga áhyggjur mínar snúa að íslensku samfélagi að íslenskum almenningi og hvernig honum reiðir af á næstu vikum mánuðum og árum í samræmi við þá yfirlýsingu sem forsætisráðherra hefur flutt er búið að festa kjördag það er mikilvægt þá getur utankjörfundaratkvæðagreiðsla hafist og allir geta miðað sinn undirbúning eftirleiðis við þessa dagsetningu sem er þar með endanleg og föst það er engu að síður ljós að alþingi þarf eftir sem áður að ljúka mjög mikilvægum verkefnum brýnum ívilnandi og stuðningsverkefnum sem snúa að heimilum atvinnulífi og að lýðræðinu sjálfu þeim lýðræðisumbótum sem þjóðin gerir kröfu um að ráðist verði í lýðræðið er líka mikilvægt það ber ekki að gleyma því að þjóðin upplifir það þannig

og hafa sterkari stöðu hvað stjórnskipun og lög varðar til að ráða málum sínum og örlögum sínum sjálf eins og þjóð á að gera í lýðræðisríki það er enda mín skoðun og ég tel að það sé eitt af því sem formenn stjórnmálaflokkanna eiga að ræða á næstu dögum

sé best við hæfi við þessar aðstæður hófstillt til dæmis í þeim skilningi að öllum fjárútlátum verði haldið í algeru lágmarki stjórnmálaflokkarnir eiga ekki nú að bjóða þjóðinni upp á dýrar auglýsingar og íburð og glansmyndir það væri síst af öllu við hæfi eins og málum er komið á íslandi ég er algerlega sannfærður um það líka að þjóðin gerir þær kröfur til alþingis og alþingismanna að þeir vinni sína vinnu að þeir skili þeim verkum sem bæta aðstæður hennar og gera okkur mögulegt að kjósa við þær skástu aðstæður sem í boði verða á íslandi í dag það er mikilvægt verkefni og ég leyfi mér líka að draga í efa að það sé rétt nálgun að það hindri eðlilegar lýðræðislega umræðu og pólitíska umræðu að alþingi sé að störfum er ekki alþingi þrátt fyrir allt einn mikilvægasti pólitíski vettvangur í landinu hér er fundað í heyranda hljóði með vinnu hér og ræðuhöldum getur almenningur fylgst með því að mæta á þingpalla eða með því að horfa á sjónvarp þannig að hér er líka vettvangur pólitískra skoðanaskipta og stefnumótunar ég held að stutt og vel skipulögð kosningabarátta sem fyrst og fremst fer fram frá og með páskum sé best við hæfi og þá þróast málin hér í takt við það sem þau hafa yfirleitt gerst í nálægum löndum að flokkarnir sameinast um stutta og vel skipulagða kosningabaráttu það eru óvenjulegir tímar afbrigðilegir tímar á íslandi og það skiptir miklu máli að menn nái að haga sínum störfum og sinni framgöngu í samræmi við það íslenskt þjóðarbú íslenskt samfélag er grátt leikið vegna óstjórnar og mistaka þar á meðal og ekki síst í stjórnmálum á undangengnum árum og það eru ærin verkefni að greiða þar úr kosningarnar tuttugasta og fimmta apríl verða afdrifaríkar kannski einhverjar þær mikilvægustu sem gengið hefur verið til í langan tíma og þær kosningar munu fyrst og fremst snúast um tvennt það er annars vegar að gera upp reikningana það er að gera upp reikningana við þá sem hafa brugðist þjóðinni að því marki sem það er hægt í kosningum það þarf að sjálfsögðu að gera það víðar það er verið að því og mun verða gert í gegnum réttarkerfið og með ýmsum öðrum hætti en kosningarnar þurfa líka að snúast um framtíðina um endurreisnina og það hvernig menn sjá þá hluti fyrir sér og þar á meðal vonandi að það verði skýrir kostir í boði hvað það varðar að kjósa landinu áfram trausta og starfhæfa ríkisstjórn til að leiða málin á næstu mánuðum missirum og árum það mun ekki af veita að þar takist vel til því ærin eru verkefnin til að greiða úr lauk á fyrri sp